Ich freue mich, dass ein Nachbar aus Polen Präsident dieses Hohen Hauses geworden ist. Ich bin Ostdeutscher und wirke in der Nähe von Słubice. Słubice und Frankfurt Oder sind schon ein Stück gemeinsames Europa. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit besonders auch auf das weitere Zusammenwachsen von Ost und Westeuropa richten. Das wird ein langer Weg sein, wie wir wissen. Ich möchte aber auch auf den großen Beitrag der polnischen Kultur aufmerksam machen, den Sie in ein Europa der Kooperation und der kulturellen Vielfalt einbringen können. Ich hoffe, ich kann Sie demnächst mal ausführlicher sprechen.

Zwei meiner Söhne sprechen Polnisch. Und ich hatte einmal die Ehre, den Andrzej Wajda Filmpreis in einer Laudatio an den Regisseur Andreas Dresen zu übergeben. Andrzej Wajda und andere polnische Regisseure gehören zur europäischen Kultur. Ich hoffe, dass Westeuropa und Osteuropa die besonderen Leistungen der osteuropäischen Kultur nicht vergessen. Herr Präsident, Sie werden unsere achtungsvolle Unterstützung erleben!